Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Spoštovani gostje, ministrice in ministri! Kolegice in kolegi poslanci! Spoštovani gospod minister Zdravko Počivalšek. Moje vprašanje se nanaša na nedavno investicijo Magna Steyer Hoče. Država je za omenjeno investicijo, za katero je zatrjevala, da bo šlo za odlično naložbo, Magni namenila osemnajst milijonov evrov državne subvencije. Pri tem ste imeli kot takratni minister za gospodarstvo velike zasluge. V namen hitre izvedbe projekta je bil leta dva tisoč šestnajst sprejet tudi zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije v občini Hoče - Slivnica. Zaveza Magne iz dogovora, ki je zapisana tudi v omenjenem zakonu, je, da bodo v Magninih obratih tovarne Hoče zaposlili najmanj tisoč delavcev. Magna d. o. o. pa je ob začetku posla zatrjevala nekako, da bo v večih obratih, torej lakirnica plus potem še sestava vozil. okrog tri tisoč do štiri tisoč delavcev iz Podravja, kar bi bilo seveda zelo priporočljivo. Prav tako je bilo govora, da bodo ti delavci imeli tisoč dvesto petdeset evrov neto plače. Po podatkih iz spletnega portala STA-ja z dne devetindvajseti četrti dva devetnajst je v lakirnici trenutno zaposlenih le dvesto delavcev, tako da je do sedaj razvoj regije zaradi višanja zaposlenosti dokaj majhen. Prav tako skrb zbujajo izjave vodstva Magne International, da bodo gradnjo nadaljevali glede na povpraševanje po novih vozilih. To je nekako tudi razumljivo, če ni naročil, ne moreš, širiti proizvodnje. Zanima pa me, ali bodo, če ne izpolnijo zavez od države Slovenije, prejeli manj sredstev oziroma bodo vračali že prejeto subvencijo. Kakšni so torej napovedani, pa rekel, učinki za naše gospodarstvo, za regijo in njen gospodarski razvoj? Kakšna je dejanska številka o zaposlenih, ker se, bom rekel, nekako številke med sabo tepejo, vezano tudi na zaveze Magne, me zanima koliko sredstev je Magna od države Slovenije do sedaj že prejela? Ali ste državna finančna sredstva morda zavarovali in ji subvencijo izplačujete v obrokih, tako kot ona zagotavlja nova delovna mesta in ne denar v naprej? Ali spremljate in ste preverili zavezo Magne okrog neto plače zaposlenih? Ali ste do sedaj s podobno visoko investicijsko spodbudo že spodbujali tudi kakšno slovensko podjetje? Namreč, nekdo, ki bi vam obljubil, da bo, povečal svojo proizvodnjo za dvesto ljudi, ali bi tudi prejel subvencijo v takšni višini? Hvala.